Señor Presidente, el Consejo tiene que integrar que la política europea debe construirse con apertura, transparencia y participación. Estos fueron los principios que aplicamos en el plan de la anchoa que fue aprobado por este Parlamento. Sin embargo, el Consejo ha preferido seguir una política antigua manteniendo su status quo sin reconocer el papel que el Tratado de Lisboa otorga al Parlamento, con oscurantismo, decidiendo con criterios que no siempre responden a los intereses del sector pesquero y a la sociedad.

Están obligados a cambiar su forma de hacer. De lo contrario, seguirán profundizando en la crisis política que es fruto de sus actitudes.